Aceste probleme nu sunt noi, ci au fost abordate inclusiv în Comisia pentru petiții, unde ocup funcția de vicepreședinte. Cred că, începând cu anul 2015, când va intra în vigoare Regulamentul privind certificatul european de moștenitor, aspectele legate de impozitare vor trebui armonizate. De aceea, ar fi nevoie de un act legislativ, și nu doar de o recomandare, privind evitarea dublei impozitări a moștenitorilor.

Totodată, adoptarea unui act legislativ ar fi un pas înspre crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție.